Madame la Présidente, Messieurs les Présidents, après cette crise, dans la compétition mondiale, quelle est la meilleure arme de l'Union européenne?

2020. Or, lorsque je regarde ce que vous faites en matière de gouvernance économique, j'ai l'impression qu'il y a là une contradiction absolue. Car si l'on regarde le pacte de stabilité, la gouvernance économique, vous êtes en train de passer d'une stratégie de coordination à une stratégie de surveillance, qui se traduit par la transformation d'un consensus de Washington en un consensus de Bruxelles. Lorsque vous parlez de réformes structurelles, vous parlez de baisse des salaires, d'augmentation de l'âge de la retraite. Moi, je vais vous parler des vraies réformes structurelles dont nous avons besoin.

Savez vous que, pendant toute la période de la stratégie de Lisbonne, la moitié des États membres ont diminué le budget qu'ils ont consacré à l'éducation?

Est ce que vous savez que l'Union européenne ne mettra jamais en œuvre cette stratégie 2020 si nous ne mutualisons pas les investissements pour l'avenir, si, lorsque vous évaluez les dépenses publiques des États membres, les seules dépenses que vous regardez avec un œil différent, où vous intégrez du qualitatif, ce sont les États membres qui mettraient en place des réformes des retraites par capitalisation et que vous ignorez ceux qui seraient conduits à faire des efforts en matière d'éducation?

Jour après jour, vous décidez de sauver des banques et, pendant ce temps là, les Irlandais s'en vont. Ce n'est pas l'Union européenne que nous voulons. Moi, je préfère que nous sauvions les citoyens irlandais plutôt que leurs banques. Et puis, pour sauver les banques, vous avez inventé des stress tests Alors maintenant, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a une difficulté, on met en place des stress tests

Peut être que nous le proposerons. Mais moi, je préférerais avoir une Commission qui prenne l'initiative et qui soit là où elle doit être. Lorsque je regarde les avis de la Banque centrale européenne aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle se préoccupe plus de ce qui n'est pas dans son mandat, à savoir du niveau des salaires, plutôt que de la viabilité de notre système bancaire et de son efficacité au service de l'investissement public dont nous avons besoin.